Wspomniał Pan, że istnieją duże zaległości w Europie, jeśli chodzi o połączenia gazowe i elektryczne. Zgadzam się z tym całkowicie.

To samo możemy powiedzieć o innych źródłach energii. Tak że wybierając i zmieniając priorytety gdyż obcięcie pieniędzy, obcięcie środków, będzie wymagało pewnego przedefiniowania pewnych kwestii chciałabym prosić o skupienie się na tych regionach, które są trochę pustynią. Dziękuję bardzo.